virðulegi forseti ég held að við getum verið sammála um það háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon og ég að það er mikilvægt að við beitum afli okkar og þrótti til þess að byggja upp innviði fátækra ríkja hjálpa þeim til sjálfsbjargar og greiða jafnframt fyrir efnahagslegri þróun þeirra með því að byggja upp forsendur fyrir fjárfestingu í ríkjunum og uppbyggingu sjálfbærs efnahagslífs það er einmitt það sem ég fagna sérstaklega í áherslum hæstvirts utanríkisráðherra í ræðu hennar áðan það er nákvæmlega þessi sýn hversu heilsteypt sýn liggur þar að baki því frumkvæði sem hún leggur til en þá þýðir það náttúrlega líka það væntanlega að við verðum að fara að taka okkur tak sjálf og þá verðum við að leggja af þann leiða sið sem við höfum stundað núna árum og áratugum saman á alþjóðlegum vettvangi þegar rætt er um frelsi í viðskiptum að fyrir hádegi sjáum við á því öll tormerki að nokkurt ríki megi hafa nokkurn toll á fiski en eftir hádegi setjumst við niður með ríkustu ríkjum heims og setjum okkur þar far um að útiloka fátæk ríki frá mörkuðum okkar með landbúnaðarvörur við verðum að horfast í augu við það að við verðum þarna að ganga á undan með góðu fordæmi líka og ég held að það sem háttvirtur þingmaður sagði áðan um mikilvægi þess að hægt sé að votta félagslega ábyrg viðskipti og annað slíkt er mikilvægt en við megum gæta okkur á því að láta aldrei slíka merkimiða verða innihaldslausa þannig að þeir geti verið skálkaskjól þeirra sem ekki vilja í reynd frjáls viðskipti því að frjáls viðskipti